Necesitaríamos más información y que se evaluaran mejor las necesidades de los microempresarios, así como el porqué de los muchos rechazos. En cuanto a la viabilidad de las microempresas, un 44 no duran más de un año, y es verdad que no queremos trabajar sobre la cantidad, pero creemos que sería muy importante que el proyecto se ocupara también de la calidad del empleo que se crea a través de estas microempresas y que se trabajara también con las asociaciones de personas con discapacidad o de personas en situación marginal o con problemas. Por supuesto que se trata, además, de proyectos donde las mujeres aún tienen una mayor presencia puesto que han sido, sin duda, las más afectadas por la crisis, y querríamos que se viera de alguna manera reforzado y reconocido, en el ámbito de la Comisión Europea y de las instituciones, el estatuto de microempresaria, con todos aquellos reconocimientos que se dan para otro tipo de empresas que resultan mucho más endeudadas y que, sin embargo, están suprimiendo empleo.